Ponad milion dzieci na Madagaskarze zmuszanych jest do pracy, z czego tysiące pracuje w kopalniach w niebezpiecznych warunkach.

Wzywamy więc władze Madagaskaru do wnikliwej kontroli sytuacji, przeprowadzenia dochodzeń wobec nadużyć i odbierania pozwoleń kopalniom wykorzystującym pracę dzieci.

Nie da się wyeliminować problemu pracy wśród dzieci, nie eliminując ubóstwa. Unia Europejska powinna kontynuować wsparcie rozwojowe dla Madagaskaru.